Señora presidenta, me gustaría terminar recordando que las mujeres y las niñas en el mundo rural son agentes imprescindibles para lograr la erradicación de la pobreza en todo el mundo, terminar con el hambre, promover la agricultura sostenible y lograr la seguridad alimentaria.

Creo que estamos ante un informe de consenso, una coponencia entre el Grupo ALDE y el Grupo GUE NGL en la que ambas coponentes hemos trabajado para acercar posturas, primero, entre nosotras y, luego, con el resto de los grupos.

Y, en este momento, les pido un apoyo mayoritario y decidido al texto del informe como ha sido aprobado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y que tiene como prioridad contribuir al empoderamiento de las mujeres y de las niñas en el mundo rural.